Se non c'è dubbio che sono auspicabili un coordinamento e una maggiore cooperazione tra regioni, piccole e medie imprese e altri soggetti pubblici e privati, è anche vero che, in osservanza ai principi stessi della coesione, vanno accompagnate e maggiormente seguite quelle regioni non ancora in grado di allinearsi alle buone pratiche. Credo per questo che la possibilità di introdurre una nuova disposizione in materia di condizionalità ex ante per realizzare l'economia circolare nel quadro della politica di coesione possa a volte trasformarsi in un vincolo anche insormontabile, mentre è più che opportuno il monitoraggio del contributo della politica di coesione alla realizzazione dell'economia circolare, anche alla luce dell'aumento della spesa. È assolutamente necessario, come sostiene l'ottima relazione, un intervento straordinario di bonifica delle aree utilizzate per lo sversamento e l'interramento illegale di rifiuti pericolosi, che pregiudicano la salute e il benessere economico e sociale delle popolazioni coinvolte. Sono proprio i territori più in difficoltà quelli che maggiormente ne registrano la presenza. È proprio attraverso una maggiore collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nei processi dell'economia circolare che si possono raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea.